Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Slovenija je kljub temu, da je površinsko majhna država, bogata z izjemnimi naravnimi in kulturnimi spomeniki svetovnega slovesa in pomena. Na našem majhnem prostoru premoremo resnično izjemne naravne in kulturne bisere, ki so prepoznavni ne samo doma, ampak tudi širše v svetu. Eden izmed takih naravnih in hkrati tudi kulturnih biserov je nedvomno Park Škocjanske jame, ki je vpisan v Unescov seznam svetovne dediščine in ima status zavarovanega območja. Vpis Škocjanskih jam na Unescov seznam svetovne dediščine zavezuje državo in vse nas, da to naravno in kulturno znamenitost ohranimo in zaščitimo. Od leta tisoč devetsto devetindevetdeset dalje z jamami in območjem parka Škocjanske jame upravlja javni zavod Park Škocjanske jame, ki je bil ustanovljen s posebnim Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame. Predlog resolucije, ki jo sprejemamo danes, je podlaga za letne programe dela upravljavca Parka Škocjanske jame, resolucija pa je hkrati tudi temelj za usmerjanje razvoja in delovanja parka in hkrati tudi podlaga za regionalne in lokalne dokumente s področja gospodarskega, družbenega, kulturnega, okoljskega in prostorskega razvoja. V naši poslanski skupini pozdravljamo aktivno vključenost lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva pri razvoju in aktivnostih v parku. Vsi skupaj pa se moramo zavedati, da je množični turizem lahko nevarnost za naš park. Zato v naši poslanski skupini pozdravljamo cilje, ki bodo težili k temu, da se bo vzpostavilo in vzdrževalo okolje, ki bo prijazno do parka, do okoliških prebivalcev in navsezadnje tudi do obiskovalcev parka. Letos v parku praznujejo dvesto let, odkar so bile jame odprte za javnost in obiskovalce. Ravno v tem letu, ko praznujemo tako visok in častitljiv jubilej, pa so pred nekaj dnevi naši jamarji odkrili nove rove in dvorane v mreži Škocjanskih jam. Še en dokaz, da v naši mali državi premoremo kulturne in naravne bisere svetovne vrednosti in hkrati tudi posameznike, ki krojijo v našem primeru jamarstvo na najvišjem nivoju. Poslanci poslanske skupine Socialnih demokratov bomo Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje dva tisoč devetnajst-dva tisoč triindvajset podprli. Hvala lepa.